Cet amendement a été voté par la plénière à plusieurs reprises.

Nous vous demandons de faire usage de l'article 161 du règlement, qui vous autorise à modifier l'ordre de vote ou à établir, selon ce qui vous semble juste, l'ordre de vote. Je constate que cette demande a également été soutenue par d'autres, y compris certains présidents de groupe ici.